Si consente anche la partecipazione di privati, a patto che almeno l'ottanta percento sia fornito all'autorità pubblica controllante e questo è un altro punto verso la chiarezza e la trasparenza. Sono anche molto convinta che sia stato utile avere semplificato, comunque, le norme per gli appalti in ambito culturale, sociale e della salute pubblica, nonché l'avere rimarcato e sottolineato il principio di valutare le offerte più vantaggiose, non solo in ambito economico ma a parità di qualità e le clausole sociali e ambientali. Spero che questo sia valutato positivamente dai cittadini, anche italiani, anche lombardi, nonostante quello che dice il collega Salvini.